Ik moet u zeggen, wel in kleine stukjes. De heer Museveni kocht van EU geld een privévliegtuig voor zichzelf en 6 gevechtsvliegtuigen voor zijn persoonlijk leger. En Ali Bongo van Gabon heeft zichzelf getrakteerd op een mooi appartement van ruim 100 miljoen euro in Parijs. Maar het meest verwoestende effect, Voorzitter, is nog wel dat de afhankelijkheidsrelatie tussen de overheid en de burgers wordt doorgesneden. Een overheid heeft belastinggeld nodig om te kunnen bestaan en burgers zijn alleen bereid om aan een rechtvaardige overheid belasting te betalen.

Maar als een corrupte overheid zomaar ontwikkelingsgeld krijgt van buiten, kan zij zonder steun van haar belastingbetalers toch regeren en overleven en hoeft zij zich niets gelegen te laten liggen aan de wensen van het volk.